Monsieur le Président, mercredi prochain, notre Parlement accueillera une conférence de haut niveau pour célébrer le trentième anniversaire de la convention des droits de l'enfant. Il est indéniable, qu'en trente ans, des progrès ont été réalisés dans beaucoup de domaines l'accès à la santé, à l'éducation, à la protection juridique. Et pourtant, malgré ces progrès, plus d'1,5 million d'enfants dans le monde sont détenus en prison, dans des conditions déplorables, privés d'éducation, exposés aux abus et sans contact avec le monde extérieur.

Des milliers d'enfants sont encore dans des parcours migratoires qui, dans le pire des cas, se terminent par la mort, dans le désert, dans les mers, victimes des trafics.